Das ist ein Unverhältnis, wenn man wirklich eine gemeinsame entschiedene Politik machen will. Ich möchte noch einmal betonen, was die Vorredner schon gesagt haben Wir handeln ja nicht aus einem egoistisch institutionellen Interesse, es geht hier nicht um mehr Geld als Selbstzweck, sondern es geht um mehr Geld, um unseren Bürgerinnen und Bürgern eine bessere Zukunft zu ermöglichen!

Es geht um Forschung und Entwicklung. Es geht um nachhaltige Zukunftsinvestitionen. Es geht um den Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit, für die Energiewende, für Technologien und Produkte, die CO 2 reduzieren, für ökologische Landwirtschaft, für Altbausanierung, für die Alphabetisierung vieler Menschen in Europa, für Investitionen in die Kreativindustrien, die oft mehr Jobs schaffen als andere Branchen. Es geht um Bildung, Bildung, Bildung, um ERASMUS, aber es geht zum Beispiel auch um den europäischen Film. Das sage ich deshalb hier heute, weil wir nachher den LUX Preis verleihen. Also Frau Merkel hat, als sie vor zwei Wochen hier vor uns gesprochen hat, aus meiner Sicht folgenden Fehler gemacht Sie hat gesagt, 27 Mitgliedstaaten hatten gemeinsam beschlossen, 3 in Forschung und Entwicklung zu investieren. Die gleiche Frau ist die Anführerin einer Nettozahlerkoalition im Rat, die mit ihren Vorschlägen auch für die zyprische Ratspräsidentschaft bei Forschung und Entwicklung sogar 12 einsparen will.

Das hat keine Kohärenz, das ist zukunftsblind. Eine solche Politik, solche Vorschläge der Zyprer und von Frau Merkel lehnen wir als Europäisches Parlament mit großer Mehrheit ab! Es geht darum, dass wir den entschiedenen Willen brauchen, gemeinsam zu investieren. Natürlich müssen wir die Frage beantworten, woher das Geld kommen soll, wenn es gerade nicht nur aus den Bruttoinlandsproduktzahlungen kommen soll, das hat Herr Verhofstadt nochmals gesagt, dieses Modell ist nicht mehr zukunftsfähig. Es führt zu unglaublich üblen Konflikten und zu dieser Verhandlungsmethode, möglichst immer alles weiter runter zu drücken. Deswegen ist ja die Einführung der Finanztransaktionssteuer und anderer neuer Eigenmittel so entscheidend wichtig. Es erlaubt uns mehr politische Autonomie, mehr gemeinsames Interesse, und außerdem ist es eine Frage der Gerechtigkeit. Die Banken müssen zur Finanzierung der Krise beitragen. Wir können nicht immer nur Geld in die Banken hineinstecken, die Banken selber müssen aus sozialer Verantwortung zum europäischen Haushalt beitragen.